að íslenskt efnahagslíf sé enn á leið inn í djúpa efnahagslægð sem spáð er að nái botni á fyrri hluta árs tvö þúsund og tíu hins vegar eru allar forsendur í mikilli óvissu það er ekki enn hægt að gera grein fyrir skuldum ríkisins það er enn óvissa um icesave reikningana það er enn óvíst hvenær vextir verða lækkaðir á sama tíma og aðrar þjóðir keppast við að lækka vexti allt niður í núll komma tuttugu og fimm prósent eins og kemur fram í þessari skýrslu en stýrivextir eru hér enn átján prósent það er ekki nema von að fólk furði sig til dæmis þeir sem fylgdust með umræðum á þinginu í nóvember um efnahagsmál þegar síðast var rætt um efnahagsmál að þá stóð upp fjöldi þingmanna allir lýstu furðu á vaxtastefnu ríkisins seðlabankans allir efuðust um þessa aðferðafræði og enn standa hér menn og konur og lýsa furðu og efast um aðferðafræðina og ég leyfi mér að taka undir það ég leyfi mér að taka undir það því að það er enn sannara í dag en var í nóvember að stýrivextirnir eru að sliga fólk og fyrirtæki og aðferðafræðin skilar ekki árangri það kom líka fram á fundi efnahags og skattanefndar í fyrradag að það er allsendis óvíst hver er lánsfjárþörf atvinnulífsins til framtíðar því sem stendur eru fyrirtækin ekki að taka lán það er enn þá óljóst hvort þessir þrjú hundruð áttatíu og fimm milljarðar sem á að leggja inn í bankana duga sem eiginfjárframlag það er ekki enn þá búið að stofna þessa nýju banka formlega þeir eru í raun ekkert annað en viljayfirlýsing um banka og það verður ekki klárað fyrr en í fyrsta lagi um miðjan febrúar skilin milli gömlu og nýju bankanna eru enn óljós það er ekki enn þá búið að afhenda þetta skuldabréf á milli bankanna vinnan skilar fer að miklu leyti fram í myrkri og upplýsingar seytla út til almennings nú síðast um hin stórfurðulegu viðskipti sjeiksins í kaupþing í þjóðhagsspánni er líka spáð átta komma sex prósent atvinnuleysi en þar eru líka forsendur óvissar og það er líklega mjög hófstillt spá því samkvæmt upplýsingum kreditspá eru þrjú þúsund til þrjú þúsund fimm hundruð fyrirtæki sem standa mjög illa og þó hér hafi því verið lýst að ríkið muni grípa til mannaflsfrekra aðgerða til að bregðast við atvinnuástandinu þá er samt verið að skera niður hjá hinu opinbera það er verið að fækka störfum og það er það sem fólk sér það heyrir ekki einhver orð það er hins vegar hvað er að gerast í raun að það er verið að fækka störfum og skera niður hér hafa verið sett skilyrði af hálfu alþjóðagjaldeyrissjóðsins um tiltekinn halla og það setur auðvitað hinu opinbera skorður það hafa verið sett skilyrði um að skuldirnar verði greiddar hratt og örugglega niður og hallinn verði minnkaður hratt og örugglega enda hugsar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fyrst og fremst um hagsmuni fjármagnsins síðast en ekki síst erum við stödd mitt í stærsta reikningnum stærsta einstaka reikningi sem fellur á íslenskan almenning sem eru auðvitað icesave skuldbindingarnar hér er rætt um hugsanlega hundrað fimmtíu milljarða en við vitum að heildartalan eru sex hundruð fjörutíu milljarðar og við vitum ekkert hvað kemur á móti sex hundruð fjörutíu milljarða reikningur sem eigi að síður er búið að færa gríðarlega sannfærandi rök fyrir því að okkur ber ekki lagaleg skylda til að greiða björn thorarensen hefur lýst icesave samningunum sem nauðungarsamningum sem þar af leiðandi séu ógildanlegir samkvæmt þjóðarrétti lárus blöndal og stefán már stefánsson segja íslenska ríkið hefur það val að fara í mál fyrir dómstóli evrópusambandsins og láta á þetta reyna því það gerði enginn ráð fyrir því að þessi evrópusambandstilskipun ætti við um heilt bankahrun í landi og þar sem gengið yrði lengra en að vísa til innstæðutryggingasjóðs sem ætti að greiða það sem þar væri til þetta er stóri einstaki reikningurinn sem fellur á íslenskan almenning þannig að hér er ekki bara efnahagskreppa einangruð í tíma og rúmi það er samfélagskreppa það er engin sátt um þá aðferðafræði sem hefur verið valin og þess vegna leggjum við áherslu á kosningar þess vegna leggjum við til að forsætisráðherra leiti eftir kosningabuxunum sem hann fann ekki í gær því það er það eina sem getur skapað einhverja sátt og hún er nauðsynleg til að komast út úr kreppunni kreppan verður ekki leyst undir lögregluverði